Az idei európai év kapcsán mindannyian egyetértünk a fejlesztési politika jelentőségével, különösen az utóbbi hónapok migrációs jelensége, valamint a jelenleg is zajló párizsi klímakonferencia fényében. Az európai polgárok jól felfogott érdeke, hogy a világ szegényebb régióiban is felgyorsuljon a gazdasági fejlődés és növekedjen az életszínvonal. Azt gondolom ugyanakkor, hogy egy ország fejlődése elképzelhetetlen olyan körülmények között, ha több százezer aktív korú személy a végleges elvándorlás mellett dönt. A migráció éppen ezen országok számára jár a legtöbb negatív következménnyel, hiszen a masszív kivándorlás miatt a fejlődés csak lassabb ütemű és bizonytalan lehet. Ezért kell mindent megtennünk azért, hogy a konfliktuszónákban stabilizáljuk a helyzetet, hiszen a jelenleg kivándorolni kényszerülő fiatal és jól képzett lakosság képviselhetné azt a reményt, hogy a fejlesztési politika célországai egyszer nem szorulnak rá a támogatásunkra.